Doktor Anže Logar, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči . želel bi samo dodatno pojasniti stališče. Kot že povedal, je bil namen ustanovitve slabe banke ta, da bi banke rešili pred propadom s prenosom njihovih slabih terjatev na slabo banko. S temi posli bi se potem banka ukvarjala in bi iz njih poskušala iztržiti največ in s tem povrniti sredstva, ki jih je za reševanje teh bank položila in porabila država. In samo zato je bilo delovanje slabe banke podaljšano, da bi te posle lahko primerno oplemenitila. Da bi iz prevzetih poslov lahko za državo iztržila največ. Komisija, ki jo bo pa ustanovili, bo preiskala, ali je bilo to doseženo. Prav tako se strinjam s tem, da so ukrepi vlade Alenke Bratušek bili tisti, ki so Slovenijo potegnili iz krize. Družba za upravljanje terjatev bank pa mora zdaj narediti narediti svojo nalogo, vsaj povrniti sredstva, ki smo jih državljani takrat vložili, da bi rešili banke in s tem naše gospodarstvo in ohranili našo suverenost. Pričakuje se, da bo do konca delovanja slabe banke, mislim, da je to enaintrideseti dvanajsti dva tisoč dvaindvajset, vložek države vrnjen oziroma, da bo banka lahko na podlagi naše gospodarske rasti, dosežene z ukrepi vlade Alenke Bratušek, vrnila več, kot smo vložili. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. Doktor Anže Logar, izvolite.